C'est un point important pour nous et pour moi, en quelque sorte, le premier point d'orgue d'un processus collectif Monsieur Bodu de réflexion auquel nous avions nous mêmes, de la part de la Commission, voulu donner une impulsion forte avec le Livre vert au mois d'avril dernier. Cette réflexion, cette consultation a rencontré son public. Elle correspond à un vrai besoin. Nous notons une participation importante de toutes les composantes économiques, sociales et scientifiques de tous les coins d'Europe, près de 400 réponses Mesdames et Messieurs ce qui est très important. C'est une participation à la hauteur des enjeux qui ont trait à la confiance des Européens dans leur entreprise. Je pense que, quand on parle de performances économiques durables et c'est bien cela qu'attendent les citoyens de l'emploi, de la croissance, il y a quelques conditions le grand marché unique qui est notre espace collectif de vie économique et sociale en commun l'innovation, l'investissement, mais je pense aussi à la bonne gouvernance et à la cohésion sociale dans les entreprises.

Je pense que ce n'est pas seulement dans le secteur financier que nous devons renouer cette confiance avec les citoyens.

Quand on regarde les résultats de cette consultation, il y a naturellement beaucoup d'avis partagés, notamment sur la nécessité d'un nouveau cadre européen de gouvernance d'entreprise. En revanche, il y a un soutien clair, très clair pour des mesures européennes dans des domaines particuliers la transparence des rémunérations, l'identification des actionnaires ou encore l'encadrement des agences de conseil de vote. Votre résolution Monsieur Bodu reflète bien cette tendance une action précise, ponctuelle, efficace dans un certain nombre de domaines particuliers. Il est cependant trop tôt, en ce qui me concerne, pour que je me prononce sur tous les points que vous soulevez, mais, comme je le fais toujours, j'apporterai une grande attention à ce que dit le Parlement, à ce qu'il dira à travers cette résolution, et cela nous sera très utile pour orienter nos propositions futures.

C'est un point que je considère comme très important parce que je pense que cette diversité dans les conseils d'administration et dans les conseils de surveillance est aussi une des raisons d'une meilleure efficacité de la gouvernance des entreprises. J'ai la conviction qu'un cadre de gouvernance doit, pour être crédible, inclure des mesures qui permettent de renforcer cette diversité

Je crois, en particulier, que les instances dirigeantes doivent s'ouvrir à davantage de femmes. Mes services travaillent en ce moment à une mesure qui obligerait les sociétés à plus de transparence sur leur politique de diversité dans les conseils d'administration. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait dans certains textes qui sont en discussion un texte que le président Karas connaît bien le CRD 4, dont il est le rapporteur et le MiFID, pour des mesures de diversité en faveur des femmes, notamment, dans les conseils d'administration des institutions financières.

Elle même a engagé une consultation. Nous travaillons je le répète à une proposition en vue de renforcer la transparence des sociétés, de renforcer la diversité dans les conseils et nous n'excluons pas de proposer des mesures quantitatives pour améliorer l'équilibre homme femmes dans les conseils des entreprises cotées, en particulier,

Ayons, comme vous le proposez, une vision large. On ne peut pas séparer la gouvernance d'entreprise du droit des sociétés. Je pense que les deux sont étroitement liés. Voilà pourquoi j'ai souhaité regrouper les axes de travail gouvernance d'entreprises, d'un côté, et droit des sociétés européen, de l'autre, pour créer un cadre commun et cohérent. Dans cet esprit, nous avons lancé, il y a six semaines, une consultation sur l'avenir du droit des sociétés européen.

démarche, combinée avec notre travail sur la gouvernance que je viens d'évoquer va nous permettre de préparer les initiatives à venir de manière plus cohérente et plus efficace. Mais je puis d'ores et déjà vous annoncer qu'en octobre 2012, je présenterai un programme de travail dans ces deux domaines avec une liste d'initiatives concrètes au service d'un grand projet le développement, à long terme, d'entreprises responsables.